Într adevăr, așa cum au spus colegii mei, în Afganistan au avut loc unele îmbunătățiri, dar mi se pare revoltător că situația femeilor din Afganistan este încă aproape neschimbată la 10 ani de la semnarea Acordului de la Bonn privind crearea guvernului de tranziție sub președinția lui Hamid Karzai. Sunt profund îngrijorătoare cotele ridicate ale mortalității la naștere și infantile, marginalizarea femeii în societate, existența în unele regiuni ale tribunalelor fundamentaliste și atacurile armate frecvente împotriva fetelor și femeilor care frecventează școli sau încearcă să participe la viața publică. În ciuda progreselor în privința reprezentării lor în Parlament și administrație, femeile afgane rămân, totodată, victimele violenței domestice, a traficului și căsătoriilor forțate, a lipsei de asistență medicală și a discriminării polițienești și judiciare. Explozia de sâmbătă noaptea de la Școala de fete din Pakistan este elocventă pentru condiția femeilor din această țară cu care Uniunea Europeană încearcă să dezvolte un parteneriat dar care riscă să fie subminat de încălcarea brutală a drepturilor omului.